Señora Presidenta, intervengo con toda brevedad para solicitar el voto favorable para este informe de iniciativa sobre el Programa de Estocolmo y expresar por anticipado mi agradecimiento a los colegas que se dispongan a votar a favor, porque creo ―estoy convencido de ello― que el espacio de libertad, seguridad y justicia es un avance para la Europa de los derechos, para la Unión Europea, representa el valor añadido de las instituciones europeas, pero, sobre todo, es una afirmación del poder y de la voluntad de este Parlamento de comprometerse con los derechos de los ciudadanos. Lo ha hecho a lo largo de esta legislatura —lo hemos visto en el paquete de protección de datos— al afirmar el derecho a la privacidad frente a las amenazas de la revolución digital y del espionaje masivo, que hemos conocido a través de las revelaciones sobre las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Pero lo hemos hecho también en materia de seguridad, porque nos hemos ocupado de dar valor añadido a la necesidad de los ciudadanos europeos de sentirse más protegidos y más seguros frente a la delincuencia organizada transnacional a través del incipiente Derecho penal europeo. Lo hemos hecho también en la apuesta por la creación de una cultura judicial compartida, con reglas de reconocimiento mutuo y confianza entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Pero lo hacemos sobre todo cuando afirmamos con claridad que, si Europa es, para los vecinos y la gente que nos mira, el continente y el espacio de los derechos, debe serlo sobre todo para los ciudadanos europeos, a los que este Parlamento tiene la obligación de representar.